Señora Presidenta, esta es mi última intervención en esta Cámara y me satisface hacerlo para celebrar que después de varios meses se haya alcanzado un acuerdo entre el Consejo y el Parlamento.

Desde su creación en 2002, el Fondo ha proporcionado ayuda financiera para paliar los daños producidos por 56 catástrofes, como inundaciones, incendios forestales, terremotos, tormentas y sequías. La nueva propuesta persigue mejorar la operatividad del Fondo flexibilizándolo, incrementando la eficacia y la rapidez de los procedimientos administrativos e introduciendo la posibilidad de pedir pagos anticipados. También, potenciando su imagen y su conocimiento con objeto de mejorar la credibilidad de la Unión Europea ante sus ciudadanos. Hay que trabajar en la prevención, sin duda alguna. En tiempos de austeridad, el Fondo de Solidaridad representa la Europa de la solidaridad al ofrecer una respuesta urgente para paliar las pérdidas y el sufrimiento de los ciudadanos que se enfrentan a una situación crítica.